hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu sem þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs stendur allur að og ég ætla að hefja mál mitt með því að lesa efni sjálfrar tillögunnar og fara síðan nokkrum orðum um rökstuðning sem henni fylgir tillagan er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að gerð verði ítarleg rannsókn á áhrifum og afleiðingum markaðsvæðingar samfélagsþjónustunnar könnuð verði reynslan af markaðs og einkavæðingu viðfangsefna ríkis og sveitarfélaga hér á landi og einnig verði dregnar saman og hafðar til hliðsjónar helstu niðurstöður rannsókna á slíkum breytingum erlendis sérstök verkefnisstjórn hafi yfirumsjón með rannsókninni skipuð einum fulltrúa frá hverjum þingflokki sem og einum fulltrúa frá hverjum um sig alþýðusambandi íslands samtökum atvinnulífsins og b s r b en formann hópsins skipi forsætisráðherra án tilnefningar forsætisráðuneytið skal aðstoða verkefnisstjórnina og leggja henni til starfsaðstöðu en stjórninni er einnig heimilt að ráða sér starfsmenn og kaupa utanaðkomandi sérfræðiþjónustu eftir þörfum kostnaður greiðist úr ríkissjóði verkefnisstjórn skal skila niðurstöðum sínum í formi skýrslu til alþingis er þar komi svo til umræðu verklok skulu vera fyrir fyrsta október tvö þúsund og átta fallið skuli frá öllum áformum um frekari einkavæðingu og einkarekstur þar til niðurstöður skýrslunnar liggi fyrir svohljóðandi er þessi tillaga sem við berum fram sameiginlega þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs ég vek athygli á þessari lokasetningu fallið skuli frá öllum áformum um frekari einkavæðingu og einkarekstur þar til niðurstöður skýrslunnar liggi fyrir ég spyr er til of mikils mælst að þegar ráðist er í grundvallarbreytingar á samfélaginu fari fram ítarleg málefnaleg umræða þar sem leitað verði í smiðju þeirra sem hafa ráðist í samsvarandi breytingar á erlendri grundu við þekkjum það öll að víða um heima hafa markaðs og einkavæðingaröfl knúið fram umfangsmiklar breytingar

velferðarsamfélagsins verið breytt í sumum tilvikum hefur verið þverpólitísk samstaða um breytingar af þessu tagi um einkavæðingu hér á landi ég nefni sem dæmi að þegar sr mjöl var einkavætt var ekki um það ágreiningur í sjálfu sér menn greindi á um hvernig staðið var að sölunni og ríkisendurskoðun eins og marga kann að reka minni til reiddi fram skýrslu þar sem fram kom að þar var ekki allt

aftur var ekki ágreiningur um þetta í sjálfu sér heldur hitt hvernig að málunum var staðið það er allt önnur saga þegar hins vegar kemur að einkavæðingu innan

slík efni og við erum að verða vitni núna að einkavæðingu

það stendur til að einkavæða vatnið það er verið að búa í haginn fyrir slíkt með hinum illræmdu vatnalögum sem vonandi daga uppi sem frumvarp sem aldrei að verða til hér í upphafi þingfundar í dag var rætt um einkavæðingu eða þá hættu sem við stöndum frammi fyrir núna í orkugeiranum nái áform borgarstjórnarmeirihlutans í reykjavík fram að ganga er ljóst að orkuauðlindir á suðurnesjum verða færðar í einkaeign þetta er staðreynd við höfum fylgst með fréttum undanfarna daga um þetta efni þar segir borgarstjórinn í reykjavík vilhjálmur þ vilhjálmsson að ekki standi til að einkavæða orkuveitu reykjavíkur og hæstvirtur forsætisráðherra ítrekaði þá afstöðu í sínu máli hér fyrr í dag en hann sagði ekkert um orkuauðlindirnar á suðurnesjum vegna þess að þar er stjórn orkuveitunnar og stjórnarmeirihlutinn í reykjavík að selja hlut sinn í einmitt

átti umræðan hér fyrr í dag að standa en hæstvirtur forsætisráðherra svaraði engu og hef ég nú sett inn ósk um utandagskrárumræðu um það efni sem vonandi fer fram á allra næstu dögum hæstvirtur forsætisráðherra tók reyndar allsérkennilega til orða þegar hann tjáði sig um einkavæðingu orkuauðlindanna hann sagði ef ég man rétt

ég náði ekki alveg hvað hæstvirtur forsætisráðherra var að fara mér heyrðist hann hafa sagt að þær yrðu ekki endilega allar einkavæddar andlag einkavæðingar andlag einkavæðingar en þetta áður nákvæmlega það sama en segir okkur eitt hvernig reynt er að drepa þessari umræðu á dreif með aulalegum yfirlýsingum af þessu tagi með aulalegum yfirlýsingum og misvísandi yfirlýsingum af þessu tagi það sem hæstvirtur forsætisráðherra var að segja var að í sínum huga stæði ekki endilega til að einkavæða allar orkuauðlindir landsmanna það stendur ekki endilega til að á ekki endilega að einkavæða allar orkuauðlindir landsmanna þetta eru mjög alvarlegar hótanir sem hér koma úr stjórnarráðinu um að það eigi að ráðast í umfangsmikla einkavæðingu í orkugeiranum enda er þetta í fullkomnu samræmi við það sem sjálfstæðisflokkurinn ályktaði á landsþingi sínu í aðdraganda síðustu kosninga og var síðan reynt að sveipa dulúðarhjúp vegna þess að menn gerðu sér grein fyrir því að þetta mundi ekki falla í kramið hjá kjósendum og væri ekki líklegt til að verða sjálfstæðisflokknum til framdráttar í kosningabaráttunni aftur að þessu þingmáli sem við berum hér fram í sameiningu þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs vil ég minna á að

tillögu svipaðs eðlis það gerðum við á alþingi árið nítján hundruð níutíu og níu þegar við lögðum til að sett yrði á laggirnar nefnd með fulltrúum allra þingflokka sem taki til skoðunar og hér vitna ég með leyfi forseta í þingsályktunartillöguna sem taki til skoðunar hlutverk og verkaskiptingu

en koma aldrei til framkvæmda

sem nú er gert er vísað í þær breytingar sem verið er að gera og breytingar sem einkavæðingin og markaðsvæðing samfélagsþjónustunnar hefur í för með sér og hvatt til þess að fara fari málefnaleg umræða áður en ráðist verður í breytingarnar annar stjórnarflokkurinn hefur talað mjög mikið um svokölluð umræðustjórnmál og ég hef skilið það svo að það snúi einmitt að umræðu um grundvallarefni áður en ráðist verði í breytingar ræði menn á hvaða forsendum þær skuli framkvæmdir það er það sem við erum að leggja til í þingskjalinu er vísa í rannsóknarskýrslur víða að það hafa verið gerðar ítarlegar rannsóknir á afleiðingum markaðsvæðingar í nýja sjálandi í bretlandi í evrópu almennt þegar raforkugeirinn g vatnið er annars vegar í bandaríkjunum reyndar einnig og við erum að hvetja til þess að menn dragi að sér allan þennan efnivið og skoði til hlítar áður en við ráðumst í breytingar og ég minni á eitt sönnunarskyldan hlýtur að hvíla á þeim sem stýrir för þeim sem ætlar að breyta hann hlýtur að þurfa að gera skýra grein fyrir ástæðum þess að ráðist verði í breytingarnar einhvern tíma var sagt

ekki í viðgerðir áður en þú veist hvað er að á hverju ætlarðu að ráða bót hverju ætlarðu að ná fram með breytingunum og við ætlum innantómt orðagjálfur sem iðulega heyrist úr frjálshyggjudeild sjálfstæðisflokksins

bara af því bara og það er svolítið sérstakt þegar maður hugleiðir að það sama hefur hent frjálshyggjuvæng sjálfstæðisflokksins og áður var stundum einkennandi fyrir harða sósíalista hér á öndverðri tuttugustu öldinni sem létu stjórnast af hugmyndafræðinni einni þeir sögðu dæmið okkur ekki af verkum okkar við erum að búa til nýjan heim og þangað til hann verður til skulið þið sýna okkur þolinmæði dæmið okkur þegar við höfum skapað nýja veröld þetta voru gömlu sósíalistarnir og kommúnistarnir þá komu miðjumennirnir og hægri mennirnir sem vildu fara rólega í sakirnar og vildu skoða reynsluna hvernig til hefði tekist en það var reynt að slá þá alltaf út af laginu hvað er að gerast núna nú erum það við sem stöndum til vinstri í stjórnmálum sem viljum skírskota til reynslunnar skoða hvað hún hafi leitt í ljós hverju svarar þá frjálshyggjudeild sjálfstæðisflokksins hún svarar þessu til við erum að búa til nýjan heim við erum að á til nýja veröld dæmið okkur ekki fyrr en markaðurinn er raunverulega farinn að virka þá skuluð þið fella ykkar dóma og þegar hver rannsóknarskýrslan á fætur annarri er reidd fram í brussel um afleiðingar af einkavæðingu orkugeirans um afleiðingar af einkavæðingu á vatninu um afleiðingar af einkavæðingu heilbrigðisþjónustunnar þá segja menn nákvæmlega þetta

og samfélögin eru búin að fá nóg af þessu og ég spyr þorir ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutinn ekki að setjast yfir þessi mál og láta reynsluna tala það er það eina sem við erum að óska eftir og út á það gengur þetta þingmál okkar að við drögum til okkar gögn um reynslu þjóðanna af einkaframkvæmd í bretlandi af einkavæðingu og markaðsvæðingu samfélagsþjónustunnar í nýja sjálandi og annars staðar í heiminum fáum af þessu þverpólitíska vinnu aðkomu allra stjórnmálaflokka samtaka atvinnulífsins verkalýðshreyfingarinnar en þar til niðurstöður liggja fyrir skulum við setja stopp á allar grundvallarbreytingar á samfélaginu við þekkjum öll hótanir sjálfstæðisflokksins um að ráðast til atlögu gegn heilbrigðiskerfinu og það var óhugnanlegt að hlusta á hæstvirtan forsætisráðherra ekki alls fyrir löngu þegar hann sagði að nú værum við búnir að finna samverkamenn sem væru til í tuskið þeir væru til í að vera með okkur í þessu sagan um samfylkinguna þegar hann boðaði að nú yrði sveigt heldur betur til hægri þegar heilbrigðiskerfið væri annars vegar og þegar hægt væri að ráðast til atlögu við orkugeirann í samræmi við yfirlýsingar og ályktanir landsfunda sjálfstæðisflokksins því það er þetta sem vakir fyrir þessum flokki út á þetta gengur hann en við vitum það líka að innan sjálfstæðisflokksins og innan allra stjórnmálaflokka á íslandi eru félagsleg öfl sem vilja hag þjóðarinnar og samfélagsins allt hið besta og við erum að biðla til þessara afla